Señor Presidente, uno siempre responde con su vida entera a las preguntas más importantes.

No creo que pudiera soportar la Hungría de Orbán. Preguntar si hay una conexión entre la inmigración, las políticas migratorias de Bruselas y el auge del terrorismo es plantearse de manera obtusa y xenófoba las grandes preguntas de nuestro tiempo. Yo aprendí a amar Hungría con los ojos de Sándor Márai. Absorbí su amor por la lengua húngara y la libertad. Su libro ¡Tierra, tierra! me confortaba cuando me perseguían, para asesinarme, unos fanáticos identitarios en mi tierra, el País Vasco. Ver la decadencia política y la manipulación social promovida por los líderes de Hungría, sinceramente, me aterroriza. El señor Weber, del Partido Popular Europeo, debería ser honesto y no utilizar trucos ante una situación tan grave.